Herr Präsident! Im Wesentlichen beinhaltet der Bericht ja vier Punkte.

Also ist es notwendig, dass die strategische Autonomie der EU in Bezug auf die Verteidigungsfähigkeit und Kapazitäten bei der NATO gestärkt wird das ist richtig.

Das heißt, wir sollten nicht nur die Dinge beobachten, wir sollten sie auch aktiv beeinflussen. Und viertens den vierten Punkt fand ich persönlich besonders interessant geht es darum, dass wir auch eine Revisionsklausel eingeführt haben, dass wir alle fünf Jahre gemeinsam mit den nationalen Parlamenten und mit den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union diskutieren wollen, wie wir auf diesem Gebiet weiterarbeiten wollen.